Señor Presidente, señor Comisario, cada vez hay más gente en Europa que piensa que este es el problema, pero el verdadero problema es esta Europa de la austeridad, de las sanciones y de esas imposiciones con las que no estamos de acuerdo muchos de los que estamos hoy aquí. Y digo esto porque, en el debate sobre orientaciones políticas, lo importante no es entrar en el detalle de las políticas que vamos a financiar, sino acordar nuestra estrategia, que es ahí donde creo que estamos fallando.

Pero, hasta ahora, ustedes han priorizado los debates coyunturales y cortoplacistas frente a los debates estructurales y a largo plazo, han estado más pendientes de actuar sobre las consecuencias de la crisis que sobre las causas y han impuesto la austeridad como única receta para salir de la crisis. Y, como usted ha dicho, la historia ha demostrado que la austeridad nunca ha funcionado. Por eso, en este informe les pedimos que utilicen el presupuesto para poner en marcha medidas que refuercen la solidaridad y estimulen el crecimiento económico sostenible.

El pasado 30 de enero los miembros del Consejo Europeo hicieron una declaración en la que hacían hincapié en la necesidad de invertir en crecimiento y en creación de empleo, fundamentalmente en las PYME y entre los jóvenes.